Eine Wirtschaftsregierung fordern wir auch in unserem Programm zur Europawahl 2009. Allerdings unterscheiden sich unsere Vorstellungen, die wir als Linke von einer Wirtschaftsregierung haben, deutlich von dem, was das Paket der das jetzt auf den Tisch gelegt worden ist, beinhaltet. Wirtschaftsregierung, das heißt für uns, der Wirtschaft klare Regeln vorzugeben und Grenzen zu ziehen. Das heißt für uns zum Beispiel die Unterbindung von Lohndumping, von Steuerdumping oder das Festlegen sozialer Mindeststandards, um Wettbewerbsverzerrungen auf dem Arbeitsmarkt zu unterbinden. Und natürlich bedeutet Wirtschaftsregierung für uns auch eine effiziente Regulierung der Finanzmärkte.

Vielmehr erweckt das Paket in der jetzt vorliegenden Fassung den Eindruck, dass es vor allem unter dem Druck der Rating Agenturen auf die südeuropäischen Euro Staaten zustande gekommen ist.

Damit hat das Europäische Parlament zukünftig keinen Einfluss mehr auf die Umgehensweise mit makroökonomischen Ungleichgewichten. Dies bleibt der Kommission vorbehalten. Mit Demokratie hat das wenig zu tun und noch weniger mit einem sozialen und zukunftsfähigen Europa!

Deshalb werden wir dem Paket in der vorliegenden Form auch nicht zustimmen.